Verehrte Frau Präsidentin, Frau Ratspräsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten, meine Damen und Herren!

Wenn man den Zeitrahmen von Mai dieses Jahres bis heute nimmt, haben Rat und Parlament erhebliche Fortschritte gemacht. Das Parlament wird morgen abstimmen. Der Rat hat schon stark unter der bulgarischen und unter der österreichischen Präsidentschaft auf Arbeitsebene und im allgemeinen Rat die letzten Wochen intensiv genutzt, die Verhandlungsbox ist praktisch fertig. Auf der Grundlage kann die Ebene Politik jetzt beginnen, die Verhandlungen zu Ergebnissen zu führen. Meine Damen und Herren, ich bin dankbar, dass wichtige horizontale Fragen unstrittig sind. Die sieben Jahre als Zeitrahmen werden von Parlament und Rat akzeptiert. Die sieben Kapitel die headings und damit eine sichtbare Politik werden von Rat und Parlament akzeptiert. Wir sind uns zwischen Kommission und Parlament einig, dass neue Eigenmittel für die Verbreiterung der Einnahmeseite sinnvoll sind, und werden dazu auf Grundlage verschiedener Vorschläge in den nächsten Wochen zu beraten haben. Dass die Rechtsstaatlichkeit Eingang in den Haushaltsrahmen finden muss, wird von Parlament und Rat mehrheitlich akzeptiert. Dass wir ein hohes Maß an Flexibilität benötigen, um zeitnah auf neue Probleme und Aufgaben zu reagieren, sollte, glaube ich, auch aufgrund des Vorschlags der Kommission von Rat und Parlament zu akzeptieren sein. Wer weiß heute schon, welche Aufgaben für Europa 2026 bestehen? Ein hohes Maß in Flexibilität zwischen den headings und Programmen und den Haushaltsjahren scheint mir deswegen, wie bei dem midterm review und der Reform, die vom Parlament und vom Rat vor wenigen Jahren beschlossen worden ist, sinnvoll und notwendig zu sein. Die Programme werden dem Grunde nach akzeptiert. Es gibt im Parlament Überlegungen für wenige ergänzende Programme Stichwort Tourismusprogramm, Stichwort Strukturwandel von Kohleregionen. Dass hier geholfen werden muss auf dem Weg zu einer CO2 armen Zukunft Europas, ist unstrittig. Die Frage ist nur Sollte man eher mit Kohäsions Forschungs und allgemeinen Programmen auf die Kohleregionen zugehen und ihren Strukturwandel kofinanzieren, oder ist ein spezielles Programm sinnvoller, wie es vom Industrieausschuss des Parlaments ja vorgeschlagen worden ist? Ich glaube, dass, nachdem die horizontalen Fragen, die sieben headings, die klassischen Programme weitgehend unstrittig sind, der entscheidende Punkt ist Welche Mittelausstattung benötigen die Programme? Wir haben drei große Säulen Säule 1 die Agrarpolitik, Säule 2 die Kohäsionspolitik, Säule 3 die Addition neuer Programme oder wachsender Programme, die für die Zukunft und neue Aufgaben stehen.

Aber ich sage Ihnen ganz offen, auch in Kenntnis der Ratsdebatte und der Erwartungen von manchen Mitgliedstaaten, dass der Rahmen 1,0 des GNI nicht übersteigt, zu glauben, dass die Briten gehen und man ohne Kürzungen Kohäsion und Agrar in die Zukunft bringen kann, erscheint mir nicht sehr realistisch zu sein als Ausgangspunkt akzeptiert, aber da wir am Ende 27 Mitgliedstaaten brauchen Einstimmigkeit und das Parlament dem zustimmen muss, will ich Sie bitten, nicht nur im Haushalt selbst, sondern auch in der Politik etwas flexibel zu sein und maßvolle Kürzungen zu akzeptieren.

sein. Die dritte Säule Verdopplung Erasmus, Erhöhung Forschung, Horizon Europe, Stabilisierung, Connecting Europe oder deutlich mehr für Nachbarschaft und die Welt, für die Außenpolitik, für unseren Auftritt zur Bekämpfung von Fluchtgründen ich glaube, dass die dritte Säule vorgeschlagen von uns mit 34 aufzeigt, wo ein Mehrwert Europas besteht, wenn Europa gemeinsam investiert, grenzüberschreitend innerhalb der EU und grenzüberschreitend zu unseren Nachbarn im Mittelmeerraum, in der Maghreb Sahel Subsahelzone, Middle East oder auf dem Westbalkan.